Erről ugyan kevesebb szó esik manapság, de következményeiben legalább olyan komoly, mint a gazdasági krízis. Ennek tükrében azok a munkabiztonsági előírások, melyek az anyákra vonatkoznak, rendkívüli figyelmet érdemelnek. Az irányelvjavaslat mégis megosztja az európai közvéleményt, ahogy a Parlamentet is. A munkabiztonsági előírásokat, amelyek kizárólag a terhes nőkre és a szoptatós kismamákra vonatkoznak nem szerencsés kiterjeszteni az apákra, hisz az ő munkabiztonságuk azáltal, hogy apákká válnak, nem igényel változást.

Az egyes tagországoknak oly mértékben eltérő a törvénykezése és gyakorlata, hogy az irányelv módosítása valóban rendkívül nagy figyelmet igényel. Nem lenne helyes, ha a Parlament úgy lépne ebbe a témába, mint elefánt a porcelánboltba. A rosszul megfogalmazott védelem bizonyos körülmények közt a fiatal nők foglalkoztatása ellen fordulhat, hisz drágább munkaerővé válnak, mint férfi kollégáik.